Insofern ist das kein politisches Manöver gewesen. Wir nehmen das sehr ernst. Wir sind als Delegation mit Mitgliedern des Unterausschusses für Menschenrechte nach Korea gefahren, wir haben diese Themen ganz deutlich angesprochen. Dies ist kein politisches Manöver.